Aujourd'hui, je ne sais plus si je peux encore mettre les pieds en Pologne, avec une propagation quasi publique de l'intolérance et de la violence envers la communauté LGBTI. Stop à la haine, stop à la discrimination sous le prétexte de la religion ou de la liberté d'expression! La Cour de justice de l'Union européenne l'a réaffirmé récemment, en avril la liberté d'expression n'est pas absolue et peut être limitée pour protéger les droits des autres. Il ne s'agit pas de faire de l'Union une police de la pensée ou de la parole, mais une gardienne des droits fondamentaux et de l'état de droit. Ainsi, nous demandons au Conseil et à la Commission d'intervenir pour défendre les valeurs sur lesquelles notre communauté est fondée.